Er is allerwegen een tendens om te zeggen 'Die moeten zoveel mogelijk geëgaliseerd worden in heel Europa, want dat is een zaak van rechtvaardigheid.'

Het is een compensatie aan de boeren voor inspanningen die ze doen, die verder gaan dan wat de wereldmarkt vereist.

Het is een betaling voor geleverde diensten.

Dus als er een vergoeding moet worden gegeven, dan denk ik dat die gerelateerd moet zijn aan de prijs van de klant. En dat houdt automatisch in dat in bepaalde landen de inkomenstoeslagen altijd hoger zullen moeten zijn dan in landen waar de landbouw minder intensief is.